Das gilt nicht nur für die Lebensmittelskandale der letzten Zeit der letzte war ein krimineller, aber auch davor viele dieser Skandale beruhen einfach auf einer Art von Landwirtschaft, wie sie eigentlich für eine weit entwickelte Gesellschaft, wie wir sie in Europa haben, nicht mehr zeitgemäß ist. Ein Großteil der vorliegenden Entwürfe, der vorliegenden Kompromisse geht genau in die richtige Richtung, um die Landwirtschaft in Europa weiterzubringen.

Lebensraums verlorengehen. Ich ersuche daher alle Kolleginnen und Kollegen, sich die vorliegende Abstimmung genau anzuschauen. Es gibt weite Bereiche, wo wir sicher etwas dazu beitragen können, dass die Produktion in Europa in Zukunft sicher ist, dass wir gesunde, leistbare Lebensmittel erzeugen, dass aber auch der ländliche Raum ein sozialer Lebensraum wird.